Es ist jetzt schon einiges gesagt worden. Ich möchte für die EVP-Fraktion auch dem Kollegen Zwiefka dankend nochmal deutlich machen Wir sind uns alle einig, dass nachhaltige Unternehmenspolitik, langfristige Orientierung der Unternehmensentscheidungen in Europa starke Unternehmen hervorgebracht hat, und wir ein Interesse daran haben, dass dies so bleibt.

Das ist uns auch gelungen, dafür bin ich sehr dankbar.

Wir haben im ursprünglichen Vorschlag der Kommission vielleicht nicht so sehr eine Unterscheidung hingekriegt zwischen dualistischem und monistischem Prinzip.